Ich habe diesem Dossier zugestimmt, weil ich der Meinung bin, dass es hier höchste Zeit war für eine neue gesetzliche Regelung.

Das ist deswegen möglich, weil die Kontrollen zu selten und zu lückenhaft sind.

Der Güterverkehr macht nicht an den nationalen Grenzen Halt. Deshalb müssen wir es schaffen, ein gemeinsames Sicherheitsverständnis zu entwickeln und das Netz der Kontrollen enger zu ziehen, um Missbrauch vermeiden zu können.